Als ich in der vergangenen Woche von Ihren Vorschlägen, den Vorschlägen der Kommission, gelesen habe, dachte ich zunächst, es sei ein Aprilscherz.

Die hohen Werte, die Sie hier in diesem Hause vorgeben zu verteidigen die Menschlichkeit, die Humanität haben einen Preis.

Das ist die Realität, der wir heute ins Auge schauen. Was machen Sie aber denn mit den Ländern, in denen im Gegensatz zu meinem Land Deutschland Volksabstimmungen möglich sind? In Ungarn wird demnächst darüber abgestimmt, ob das Volk eine Einwanderung will oder nicht. Wollen Sie derartige Volksabstimmungen mit diesem Preis unter Druck setzen, dass das Volk aus Angst vor Zahlungen des Landes hinterher nicht mehr so abstimmen soll, wie es fühlt?

Wir sollten, statt Zwangsmaßnahmen gegen Mitgliedstaaten anzuwenden, lieber das Verursacherprinzip umsetzen.